Bylo zde jasně řečeno, že je to produkt, který je doplňkový, který umožní občanům další volbu při své úvaze, jak si zajistit peníze na stáří, a pokud rozšiřujeme množství privátních bankovních produktů pro penzijní pojištění, tak je to podle mého názoru jedině dobře. My zde vytváříme další možnost pro naše občany, jak si spořit na důchod. Vytváříme zde další privátní penzijní produkt v rámci třetího pilíře, nijak tím nepodkopáváme národní existující důchodové systémy. To je třeba si uvědomit, takže já ty obavy, které zde někteří kolegové ventilují, považuji za opravdu naprosto liché a nikdo zde nemluví o unifikaci evropského důchodového systému a o likvidaci národních specifik. Já ten návrh velmi vítám, je pro mě alarmujícím číslem, že pouze přibližně čtvrtina lidí středního věku v Evropě si spoří v rámci privátních bankovních důchodových systémů. Je to velmi malé číslo, protože do budoucna pro dnes produktivní generaci táty nebudou schopny průběžným finančním systémem zajistit dostatečně vysoký důchod. Takže je logické, že přemýšlíme, jak posílit vůli lidí střední generace, aby si více spořili na důchod, a tento instrument k tomu může pomoci. Já naopak tedy chci říci jednu věc, byl bych rád, kdyby ten nástroj byl více ambiciózní. Tady trochu vytýkám Komisi a Radě, že se nebyly schopny domluvit na bankovním a hlavně

Myslím si, že kdyby zde bylo daňové zvýhodnění, které by bylo minimálně konkurenceschopné vůči národním produktům, bylo by to pro občany více atraktivní.